És engedjétek meg, hogy most a Koszovó Szerbia párbeszéd fontosságának hangsúlyozása mellett mégis egy másik aspektusára hívjam fel a figyelmet, és köszönetet mondjak Kacin kollégámnak, hogy idén is nyitottnak bizonyult módosításaink befogadására, amelyek egytől egyig fontosak Szerbia lakossága, és különösen a vajdasági magyarok számára is.

a Vajdasági Autonóm Tartomány jogi státuszának megerősítése és finanszírozásának megoldatlan kérdése, a kisebbségi jelenlét szükségessége az államigazgatásban, az igazságszolgáltatásban, a rendőrségnél, valamint a minőségi anyanyelvi oktatás biztosítása. Lényeges, hogy a Szerbiáról készülő európai bizottsági jelentésben a kisebbségi közösségek szempontjai és gondjai nevesítve szerepeljenek, hogy elkerülhető legyen a korábbi csatlakozási tapasztalat. Miszerint a tagjelöltek csak a csatlakozásig, átmenetileg tartják szem előtt e nemzeti közösségek érdekeit. Ezért fontosnak ítélem, hogy a létező jogszabályokat alkalmazzák, s azok betartását a Bizottság figyelemmel kísérje. Személy szerint örülök, hogy a szövegbe amiről holnap szavazunk bekerült a történelmi megbékélés fontossága, és ebben a két, magyar és szerb köztársasági elnök elkötelezettsége. Ezért lényeges, hogy a hatóságok kettős mérce alkalmazása nélkül vizsgálják ki és szolgáltassanak igazságot az etnikailag vegyesen lakott régióban, a Vajdaságban, ahol sajnálatos módon ismét elszaporodtak az olyan incidensek, amelyeknek sok esetben magyar nemzetiségű fiatalok az áldozatai. Ezek veszélybe sodorhatják az egymás közötti bizalmat és az etnikai együttélés békés lehetőségét. Ez pedig nagyon fontos ahhoz, hogy ne akadályozódjon meg az európai elvek és értékek érvényesülése.